í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á þriðja bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaganna sem kveður á um að eftirlitsnefnd í fjármálum sveitarfélaga og ráðherra sé við útreikning á afkomu og fjárhagsstöðu sveitarfélaga skylt að undanskilja útgjöld skuldir og skuldbindingar þeirra sveitarfélaga sem verða fyrir umtalsvert meiri útgjöldum og eða bera umtalsvert meiri skuldir en annars væri vegna eignarhluta þeirra í veitu og orkufyrirtækjum með þessu bráðabirgðaákvæði var á sínum tíma komið til móts við þau sveitarfélög sem ella væri sniðinn þröngur stakkur vegna skuldastöðu veitu og orkufyrirtækja sem þau eiga eignarhlut í þingheimur þekkir þessa umræðu í kjölfar þeirra breytinga sem hér urðu í efnahagsumhverfinu ákvæðið er hins vegar orðað með það fortakslausum hætti að ekki hefur verið talið heimilt að taka reikningsskil veitu og orkufyrirtækja inn í útreikninga á afkomu og fjárhagsstöðu sveitarfélaga þó að það yrði þeim hagfellt svo sem ef viðkomandi fyrirtæki er fjárhagslega stöndugt því er í frumvarpi þessu lögð til sú litla tæknilega breyting á þessu ákvæði að það verði sveitarfélagi valkvætt hvort reikningsskil vegna eignarhluta í veitu og orkufyrirtækjum verði undanskilin við mat á afkomu og fjárhagsstöðu þess enda uppfylli það skilyrði ákvæðisins að öllu öðru leyti orðalag ákvæðisins hefur jafnframt verið endurskoðað með það að markmiði að skýra efni þess betur og er því nú sérstaklega tekið fram að séu útgjöld skuldir og skuldbindingar undanskildar skuli jafnframt undanskilja þær tekjur og eignir sem af eignarhlutum hljótast það skal tekið fram að frumvarpið felur ekki í sér ekki í sér rýmkun á þeim tíma sem beita má þessu bráðabirgðaákvæði sem er í allt að tíu ár frá gildistöku sveitarstjórnarlaganna sem var fyrsta janúar tvö þúsund og tólf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 umhverfis og samgöngunefndar